Ja, hvala. Zdaj še enkrat poudarjam, Slovenski film je zelo propulzivna panoga z velikim potencialom. V letu dva tisoč šestnajst je bilo, petindvajset slovenskih filmov prikazanih na devetinštirideset mednarodnih festivalih, prejeli so sedemnajst nagrad. Kot rečeno, vsi našteti od, Darka Štanteta, ki je režiral posledice do Urše Menart, ki je režirala Luzerko, do ljudi, ki so že zunaj Mitja Okorn, Rok, Hana Slak, Rok Biček - Olmo Omerzu. Povsod govorimo o vrhunskih režiserjih, ki v Sloveniji ne dobijo projektov. Letos je zaradi pomanjkanja sredstev na rezervni listi ostalo kar trinajst projektov na filmskem skladu, zato ponavljam vprašanje. Lani je bil sprejet sklep, da se do leta dva tisoč, dvaindvajset sredstva postopno povečujejo na enajst milijonov. Ob sprejemanju lanskega rebalansa, glede na to, da je bil sklep sprejet pred sprejetjem rebalansa, je bil filmarjem dan pozitiven signal, sredstva so se dvignila za pol milijona evrov, kar ni za en slovenski film, je pa blizu. Šeststo tisoč je, v povprečju, tak film stane, je prišlo v tem proračunu zdaj do stagnacije. Za leto dva tisoč dvajset je predvidenih pet milijonov tristo triinštirideset tisoč evrov, za leto dva tisoč enaindvajset celo manj pet milijonov dvesto petdeset tisoč evrov. torej, kar me zanima, je, ali bo pri tem ostalo ali boste, dobili sredstva, da se vsaj približate, cilju, ki smo si ga postavili, pa ponavljam, vse parlamentarne stranke od NSi-ja, SDS-a, SMC-ja, SNS-a, LMŠ-ja, SD-ja in Levice, smo podprle takrat sklep. Skratka, to je soglasen, konsenzualen sklep celotnega parlamenta, da se ta sredstva morajo povečati in me zanima, ali boste parlament, kot izvršna, veja oblasti upoštevali ali ne.